Ein derart massiver Eingriff in die Natur und den biologischen Aufbau der Natur, der kann auch nur schädlich sein. Die Folgen dessen sind auch noch gar nicht abschätzbar, und sie werden ganz massiv sein. In Österreich zum Beispiel und als Freiheitlicher kann ich Ihnen sagen, dass wir die Veränderung der Genetik von Lebensmitteln im Allgemeinen, aber auch jeden Eingriff im Speziellen in die Genetik von Lebensmitteln und von Tieren generell ablehnen. Das soll auch so bleiben.

Denn in Österreich etwa ist es nicht möglich, gentechnisch veränderte Lebensmittel anzubauen.